Tutaj było już kilka debat na ten temat, wiele wypowiedzianych słów.

Blisko siedem tysięcy pozasądowych egzekucji wykonano w tym kraju. I wydaje mi się, że to jest taki moment, żeby w sposób bardzo jednoznaczny wysłać sygnał do władz tego kraju, że na dalsze tego typu zachowania i postępowania przyzwolenia Wspólnoty Europejskiej po prostu nie będzie. I tu jest wielka prośba do pana Borrella o to, żeby pokazać, wysłać ten sygnał, żeby to była taka dla Pana jedna z ważniejszych misji, którą będzie Pan wykonywał w najbliższych latach. I abyśmy rozpoczęli od tego, że zapowiemy, czy wprowadzimy i rozszerzymy sankcje na najważniejszych przedstawicieli reżimu.